În 1977, regimul comunist român a închis secțiile de psihologie din marile centre universitare ale țării.

Prin arestarea abuzivă a psihanalistei Rafah Nached, regimul sirian continuă această tristă tradiție, dovedindu și din nou caracterul nedemocratic. Ea nu desfășoară activități politice, cu toate acestea acțiunile ei au fost considerate subversive pentru că se ocupă de sufletul uman, care aspiră, firesc, la libertate. Iar pentru regimul sirian această aspirație reprezintă un pericol.